La question qui est posée aujourd'hui aux États membres et qui fait consensus au sein du Parlement, c'est allez vous augmenter vos contributions au financement pour répondre aux engagements que vous avez pris? Au delà d'ERASMUS, la question du financement des programmes d'éducation mais aussi des fonds de cohésion est dramatique. Pour ma part, je milite pour un financement autonome du budget de l'Union européenne qui nous permettra de nous défaire des décisions erratiques des États membres.